hef á undanförnum árum nokkrum sinnum tekið þetta málefni upp hér í þinginu um háhraðanettengingar í formi fyrirspurna og þingsályktunar um að alþingi vísi því til ríkisstjórnar að tryggja að allir landsmenn hafi aðgang að háhraðanettengingu fyrir tilskilinn tíma ástæðan er einfaldlega sú að hér er um að ræða eitt af mikilvægustu málefnum dagsins þetta er eitt af brýnustu byggðarmálunum svo dæmi sé tekið fjarskiptamál auk aðgengis að menntun heilbrigðisþjónustu og almennum samgöngum þá eru fjarskiptin gsm samband og háhraðanettenging algjört grundvallaratriði fyrir það að fólk velji sér eða ílengist á tilteknum stað úti á landi aðgangur að háhraðaneti er algjört grundvallaratriði í dag án þess er það er rétt eins og það þykir orðið jafnsjálfsagt og er að verða það eins og aðgangur að síma rafmagni rennandi vatni og svo framvegis þetta er sem sagt að verða eitt af grunnþjónustunni sem samfélagið þarf á tryggja í fyrirspurn í svari frá samgönguráðherra fyrir tveimur árum kom fram að tuttugu og tvö þúsund íslendingar væru án háhraðanettengingar

málið mætavel þar er ekki háhraðanettenging það eru nokkur einkafyrirtæki eins og emax og ábótinn og fleira sem bjóða upp á örbylgjusamband sem er að sjálfsögðu ágætt og miklu skárra en símatengingin og það en jafnast á engan hátt á við háhraðanettenginguna samgönguyfirvöld hafa að mér skilst borið því við að þau geti ekki farið inn á þessi svæði með niðurgreiddri háhraðaþjónustu af því að þarna ríki samkeppni þetta er engin samkeppni í reynd þetta er ekkert sambærilegt þessar örbylgjutengingar á við alvöru háhraðanettengingar við þurfum núna á einhverjum sem allra skemmstum tíma að tryggja það að allir íslendingar hafi aðgang að háhraðanettengingu og þess vegna spyr ég að því hvenær sé gert ráð fyrir því að svo sé og hver sé áætlaður kostnaður við að tryggja öllum landsmönnum slíka tengingu óháð búsetu og óháð öllu öðru við einfaldlega verðum að ráðast í það verkefni að tryggja öllum íslendingum háhraðanettengingu þetta er algjört grundvallarmál og eitt af stærstu málum að mínu mati kosninganna í vor að fá það fram að næsta ríkisstjórn sem tekur við eftir tólfta maí ætli að halda áfram með verkefnið og tryggja að þetta verði gert burtséð frá öllu öðru að allir íslendingar hafa háhraðanettengingu inni á sínu heimili það er verkefni stjórnvalda þetta er einn af grunnþjónustuliðunum sem stjórnvöld eiga að tryggja jafnræðið það eru engin jöfn tækifæri eða jöfn búsetuskilyrði úti á landi á við höfuðborgina nema þetta sé tryggt